að loknum atkvæðagreiðslum um fimm fyrstu dagskrármálin fer fram umræða utan dagskrár um leigu á aflaheimildum málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigurjón þórðarson hæstvirtur sjávarútvegsráðherra einar k guðfinnsson verður til andsvara umræðan stendur í hálfa klukkustund